Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissario, come avrà sentito dire più volte in questa Aula nella costruzione e nell'allargamento del mercato unico, troppe volte ci siamo dimenticati del soggetto prevalente che sono i cittadini europei. I loro diritti e le loro condizioni materiali sono state considerate secondarie, addirittura irrilevanti. Questo ha aumentato molto la perplessità di queste persone nei confronti delle istituzioni europee questa perplessità si è trasformata in qualche volta addirittura in contrapposizione, in presa di distanza clamorosa dalla nostra azione. Per questa ragione, io credo che sia stato importante affrontare il tema dei pacchetti di viaggio esattamente come è stato fatto, puntando in primo luogo a rafforzare i loro diritti. Il lavoro che ha fatto la Commissione e di questo do atto e ringrazio non solo il relatore ma anche gli altri colleghi ombra che hanno contribuito alla stesura definitiva, il lavoro che ha fatto la Commissione è stato quello di mirare ad estendere tutte le forme di protezione relative alle condizioni materiali di queste persone. Sappiamo che oggi le procedure, a cominciare da quelle informatiche per la prenotazione dei viaggi e dei pacchetti, sono più rapide, più celeri e dunque per questo sono utilizzate in misura crescente, ma spesso sono abbastanza fallaci o si prestano ad alcune alterazioni. Allora garantire anche attraverso l'uso di strumenti nuovi, di procedure diverse da quelle del passato, i consumatori è molto importante. Le confesso che avrei voluto un profilo ancora più ambizioso della conclusione alla quale siamo giunti. Io credo che per quanto riguarda il campo di applicazione della direttiva ci sarà ancora molto da fare, ma siamo in prima lettura riprenderemo il tema con la decisione che serve in una fase successiva per rafforzare ancora di più i diritti delle persone che sono interessate. Per intanto accontentiamoci di questo primo passo in avanti, ma sia chiaro che per quanto riguarda non solo la mia opinione ma l'orientamento del mio gruppo, questo è un punto di passaggio importante, significativo ma non è il punto di arrivo.